virðulegi forseti ég mæli fyrir í fjórða sinn frumvarpi til laga um breytingu á lögum um samningsveð þetta er frumvarp sem í daglegu tali er kallað og á þessu frumvarpi er í fyrsta sinn þingmaður sjálfstæðisflokksins það er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson í fyrri grein frumvarpsins segir að lánveitanda sem veitir lántaka lán gegn veði í fasteign sem ætluð er til búsetu sé ekki heimilt að leita fullnustu fyrir kröfu sinni í öðrum verðmætum lántaka það er í bíl og sumarbústað sem dæmi en veðinu sem er þá fasteignin nema krafa hafi orðið til vegna saknæmra athafna eða meintra brota lántaka á lánareglum til viðbótar stendur í fyrri greininni að krafa lánveitanda á lántaka skuli falla niður ef andvirði veðsins það er markaðsvirði fasteignarinnar nægir ekki til greiðslu hennar í seinni grein frumvarpsins er tekið á gildistíma frumvarpsins og þar er talað um að frumvarpið eigi sem sagt að gilda fram í tímann eða yfir þá lánasamninga sem gerðir eru eftir samþykkt frumvarpsins sem lög og líka afturvirkt ástæðan fyrir því að þetta frumvarp felur í sér afturvirkni er forsendubresturinn sem varð hér eftir hrun sérstaklega hvað varðar verðtryggð fasteignalán sem hafa tekið á sig rúma fjörutíu prósent hækkun vegna verðbólguskotsins það þykir nauðsynlegt að vera með afturvirkni nú þegar við sjáum fram á það að við stefnum í annað hrun ekki bankakerfis heldur hrun á fjárhagi heimila með verðtryggð fasteignalán markmið þessa frumvarps er tvíþætt það er í fyrsta lagi að innleiða úrræði fyrir fólk sem hefur orðið fyrir forsendubresti og á í vaxandi mæli erfitt með að standa í skilum af lánum sínum er búið að nota sparifé sitt til þess að greiða niður höfuðstólinn og nýta séreignarsparnaðinn til þess að auðvelda sér afborganir af fasteignalánum sínum hitt markmiðið er að veita lántakendum

heldur nýti hann til þess að styrkja stöðu sína í samningaviðræðum við lánveitendur og geta með þessum rétti þá hótað því að bara skila inn lyklunum að eigninni ef lánastofnunin er ekki tilbúin til þess að skrifa maður lán að verðmæti þættir sem þykja gagnrýnisverðir og það er í fyrsta lagi að slíkur réttur lántakenda muni hindra eða takmarka aðgang einstaklinga að lánsfé þetta finnst mér dálítið einkennileg gagnrýni vegna þess að rétturinn til að skila inn lyklum að eign sem er yfirskuldsett hefur við lýði í bandaríkjunum frá því í kreppunni miklu og þess má geta að öll skuldaúrræði bandarískra yfirvalda fela í sér að fólk geti ef það dugar ekki að skrifa niður skuldir geti það alltaf afhent lyklana og það sem eftir stendur af skuldinni fellur niður annað atriði sem hefur verið gagnrýnt er að verið sé að ganga á eignarrétt kröfuhafa

svo merkilegt hér á landi að eignarréttur kröfuhafa virðist vera heilagur réttur samanborið alla vega við eignarrétt fólks sem er með verðtryggð lán það virðist ekki vefjast fyrir neinum að hér hafi verið innleidd verðtrygging sem gengur á

í sinni fasteign sérstaklega af því að um var að ræða kerfishrun á rétt á sér að því leytinu til að hér er verið að skoða réttindi bara út frá hagsmunum kröfuhafa en ekki hagsmunum lántakenda síðan hefur komið fram sú gagnrýni að það sé búið að innleiða öll úrræði sem þörf er á til þess að taka á skuldavanda heimilanna það er vissulega rétt að það hafa verið mörg úrræði lögfest frá hruni sum þeirra hafa runnið út önnur eru nýrri og er hægt að nefna sem dæmi um nýtt úrræði þá hundrað og tíu prósenta leiðina og sértæka vaxtaniðurgreiðslu en vandamálið við þessi úrræði er að þau eru ekki að koma í veg fyrir fjölgun einstaklinga í alvarlegum vanskilum

samkvæmt upplýsingum frá creditinfo sem birtust í ágúst eru einstaklingar í alvarlegum vanskilum núna tuttugu og sex þúsund sjö hundruð og þeim hefur eins og ég sagði áður farið fjölgandi ef við skoðum aldursskiptinguna í þessum hópi eru alvarleg vanskil algengust í aldurshópnum fjörutíu til fjörutíu og níu ára það er kannski mikilvægt að hafa það í huga í ljósi þess að það á víst að aðstoða heimili sem eru skuldsett og í erfiðleikum með barnabótum ég geri ekki ráð fyrir að margir þeir sem eru í þessum aldurshópi eigi rétt á hærri barnabótum vegna þess að þau eru komin með uppkomin börn þessar barnabætur munu auðvitað hjálpa einstæðum foreldrum sem eru frekar í vanskilum en aðrir hópar þó svo að það sé ekki fjölmennasti hópurinn í nýlegri greiningu seðlabankans á skuldavanda heimilanna kom fram að almenn leiðrétting lána muni fækka heimilum í vanda í bæði greiðsluvanda og skuldavanda um samtals fimmtán þúsund til samanburðar má geta þess að helstu skuldaúrræði ríkisstjórnarinnar sem er hundrað og tíu prósenta leiðin og þessi sérstaka vaxtaniðurgreiðsla hefur aðeins fækkað heimilum í vanda um fjórtán hundruð fimmtíu ekki nóg með féllu þau fyrst og fremst í skaut heimila sem ekki eru í greiðsluvanda féllu í skaut þeirra heimila sem skuldsettu sig mest en kannski ráða við afborganir af sínum lánum

hæstvirt ríkisstjórn hefur haldið fram að hún sé að reyna að gera frumvarpið tekur til lána sem veitt eru með hvers konar veði í fasteign ætlaðri til búsetu og óháð því hvernig andvirði lánsins er ráðstafað fólk má hafa tekið lán með veði í fasteign sinni og nýtt það til kaupa á bifreið eða sumarbústað án þess að það skerði rétt þeirra til þess að skila inn veðsettri eign eða skila inn lyklunum ástæðan fyrir því er að það er ekki gerður greinarmunur á í hvað lánið var notað þegar verið er að meta hvort fólk eigi rétt á þessu úrræði er sú að það er ég erfitt að sanna að viðkomandi hafi ekki notað lánið sem það er með veðsetningu í í fasteigninni í eitthvað annað en að kaupa íbúðina háttvirtur þingmaður pétur blöndal gagnrýndi þetta ákvæði hér fyrr í umræðunni og talaði um að það væri ekki réttlátt að veita bara rétt til þess að skila inn lykli að fasteign heldur ætti að útvíkka þennan rétt og jafnvel tala um skyldu til þess að skila inn öllum lyklum eða lyklakippunni og þá lyklum að bifreið sumarbústað og öðrum eignum það er vissulega hægt að takmarka á einhvern hátt þennan rétt með því til dæmis að segja að allir þeir sem eiga ekki aðrar eignir sem eru af tíu milljónir að þeir eigi rétt á þessu en ég hef mjög slæma reynslu af því frú forseti að vera að reyna að takmarka á einhvern hátt réttindi lántakenda þegar kemur að skuldaúrræðum mér er mjög minnisstætt þegar við vorum að vinna hér í hundrað og tíu prósenta leiðinni og ég reyndi að stoppa það frumvarp sem var með ákvæði um að fólk mætti ekki eiga bifreið til þess að eiga rétt á niðurfellingu skulda að hundrað og tíu prósent af virði eignarinnar

ákvæði var innleitt hér í lögum um hundrað og tíu prósenta leiðina fyrir íbúðalánasjóð en ekki fyrir bankana vegna þess að þeir geta sjálfir ákveðið hvaða úrræði þeir innleiða þar sem þeir eru komnir í einkaeigu fyrir utan landsbankann og þetta ákvæði varð til þess að viðskiptavinir bankanna fengu mæli meira þeir sem sagt gátu haldið bifreið sinni en fengið niðurfelldar skuldir að hundrað og tíu prósent en ekki þeir sem eru hjá íbúðalánasjóði auk þess eiga mjög margir einstæðir foreldrar erfitt með að vera án bíls og ekki bara einstæðir foreldrar heldur líka fólk sem býr úti á landsbyggð og þarf að sækja vinnu um langan veg ég hef heyrt sögur af fólki sem ekki lengur á rétt á atvinnuleysisbótum og er sagt að sækja um vinnu í næsta byggðarlag en vegna þess að það hefur farið hundrað og tíu prósenta leiðina á það ekki bifreið og það eru engar almenningssamgöngur á milli þessara byggðarlaga það eru því alls konar svona hliðarverkanir af takmörkunum á réttindum fólks sem eru kannski þess valdandi að maður veltir því fyrir sér hvort það sé réttlætanlegt að vera alltaf með smásjána á fólki til þess að tryggja það að enginn eiga geti sloppið í gegnum nálargatið frú forseti það má geta þess að íbúðalánasjóður og viðskiptabankarnir hafa nú þegar innleitt lyklafrumvarpið og það má segja að það sé ákveðinn árangri af því að leggja fram þetta frumvarp fjórum sinnum á þingi við flutningsmenn frumvarpsins höfum haft meiri árangur utan þingsins en hér innan þings við það að fá þetta úrræði

aðhefst ekkert í að innheimta kröfur ef boðin sem hann er búinn að fá í hendur eða sem sagt verðmæti íbúðarinnar dugar ekki fyrir kröfunum hann reyndar hafnar því að veita slíkum einstaklingum sem hafa skilað inn eign sinni án þess að andvirðið hafi verið greitt upp allt lánið og það er mjög miður í ljósi þess að ástæða þess að margir hafa þurft að skila inn lánum að eign sinni er forsendubrestur eða eitthvað sem ekki var hægt að sjá fyrir það eru líka margir bankar sem hafa boðið upp á þessa lyklalausn fyrir sína viðskiptavini en ég hef líka heyrt frú forseti að það sé ekki öllum viðskiptavinum bankanna boðin þessi lausn þess vegna er svo mikilvægt að innleiða slíkan rétt lög þannig að allir geti veifað lögunum þegar verið er að hafna þeim um úrræði sem til dæmis vildarvinir hafa fengið ég vil að lokum á forseti hvetja þingmenn til þess að bregðast við því sem ég tel að sé yfirvofandi skuldakreppa heimilanna

meðal annars þetta frumvarp og veita fólki þar með rétt til þess að skila inn eigninni og fá skuldir umfram andvirði veðsins niðurfelldar

eða þessi réttindi muni stuðla að vandaðri lánastarfsemi og hvetja jafnframt bankana til þess að lána ekki umfram greiðslugetu lántakenda og jafnframt að lána ekki umfram